Gospodine predsjedniče, podržavam ovaj prijedlog jer ima za cilj zaštititi potrošače što smatram temeljem za otvoreno i pošteno funkcioniranje tržišta. U potpunosti sam predana borbi za slobodno tržište bez pretjerane regulative, ali neka temeljna pravila među kojima je i zaštita potrošača moramo uspostaviti kako bismo mogli doći do toga cilja. U Hrvatskoj se zbog nekontroliranog rasta tečaja švicarskog franka oko sto tisuća građana koji su digli kredite u toj valuti našlo u gotovo nerješivim financijskim problemima. Smatram da ne smijemo biti otvoreni neprijatelj velikog biznisa u koji dakako spada i bankovni sektor, već uspostaviti partnerski odnos. No, nedopustivo je da banke posluju bez ikakvog rizika kao što je to u Hrvatskoj. Nuđenje kredita prezaduženim građanima u državi slabog gospodarskog stanja je poslovni rizik i s negativnim se ishodom banke moraju naučiti nositi. Umjesto da se građane preko noći tjera na ulicu i ostavlja bez svega, nakon čega oni postaju neizdrživ teret za državni socijalni sustav, zato se to i zove rizik i mora postati rizik u pravom smislu riječi.